Já jsem skutečně přesvědčen, že bezpečnost potravin je nezbytná a klíčová pro každého z nás, že je to otázka, která se skutečně dotýká způsobu života každého z nás.

Transparentností se oháníme v mnoha jiných případech, já jsem přesvědčen, že právě v tomto bodě má své nezastupitelné místo. Klíčová otázka, kdy mají být dostupné tyto informace zjištěné vědeckým výzkumem, zda už při oznámení toho zkoumání anebo až po uvedeném šetření já jsem skutečně neshledal žádný důvod pro to, aby se nezveřejňovaly tyto informace ihned v okamžiku, kdy jsou dostupné.

Jestli někdo má nějakou informaci, která může pomoci zamezit ohrožování zdraví nebo se dokonce dotknout konkrétně života občanů, tak má povinnost je zachránit, nikoliv si tyto informace skrývat a nechávat pouze pro sebe.